Od konca junija prejšnjega leta, ko se je državni zbor na novo konstituiral, pa vse do danes, smo o reorganizaciji centrov za socialno delo na sejah delovnih teles in državnega zbora govorili že večkrat in današnja debata o odgovoru na poslansko vprašanje poslanca Siterja o urgentnem in rednem posredovanju strokovnih služb na terenu v skladu s smernicami reorganizacije iz leta dva tisoč osemnajst je v bistvu le nadaljevalna etapa vseh dosedanjih razprav na to temo. Po naši oceni je bil sicer že prvotni odgovor resorne ministrice za delo korekten in zadovoljiv, a ne glede na to nam današnjo razpravo veleva poslovnik državnega zbora, zato je prav, da jo tudi opravimo. Zelo jasna in neposredna ugotovitev že opravljenih razprav pravzaprav kaže na to, da so bili vsi ukrepi in aktivnosti ministrice za delo, s katerimi je odpravljala in preprečevala pomanjkljivosti lanskoletne reorganizacije centrov za socialno delo primerni, ustrezni in dovolj hitri in to kljub težavam, ki so se pojavljale na začetku reorganizacije in so do določene mere povezane s tem, da sam koncept izvedbe, vsaj v začetnih fazah s strani nekdanjih odgovornih, ni bil optimalen. Tudi to je zelo jasna in neposredna ugotovitev vseh dosedanjih razprav o tej temi. Zato ocenjujemo, da danes ni več potrebe po tem, da iščemo odgovorne za nastale težave, ki so se dogajale v jesenskih mesecih in še nekoliko prej. Zakaj? Ker je to že precej evidentno in predvsem zato, ker so bili pravočasno sprejeti ustrezni ukrepi, ki so stanje normalizirali in predvsem stabilizirali. Tako danes o zaostankih, ki so nastali kot posledica reorganizacije v mesecu oktobru, več ne govorimo, ker jih praktično ni, in to je najpomembnejše, čeprav si verjetno vsi želimo, da iz omar na resornem ministrstvu ne bi več padali takšni in drugačni okostnjaki. Centri za socialno delo so eden najpomembnejših členov zagotavljanja socialne varnosti državljank in državljanov, ki se znajdejo v socialni stiski. Zato mora biti njihovo optimalno, kakovostno in učinkovito delovanje v interesu nas vseh, tako države, predvsem pa družbe kot celote. Eden pomembnejših ciljev, zasledovan z reorganizacijo centrov v prejšnjem letu, je bila večja vpetost strokovnih delavcev v delo na terenu oziroma v lokalnem okolju. Predolgo se je gradil mit, da bomo socialne stiske učinkovito reševali v pisarnah in za računalnikom. Zato je vzpostavitev skupnih strokovnih služb znotraj posameznih centrov pomembna pridobitev pričujoče reorganizacije. Še pomembnejša pridobitev pa je, da je v okviru te službe organizirana interventna služba, ki po novem deluje v vsakem od šestnajstih centrov za socialno delo. Interventna služba namreč kot nova naloga centrov za socialno delo izvaja naloge posredovanja vseh nujnih in neodložljivih primerih na podlagi obvestila policije, v primerih zaznanega nasilja v družini, ogroženosti otroka, kadar oseba brez popolne poslovne sposobnosti ostane brez varstva in oskrbe, ali pa ko gre za starejše osebo, ki je brez svojcev in se znajde v hudi stiski. V poslanski skupini SMC zaupamo prisoji ministrice, da so odzivi interventne službe v nujnih in neodložljivih primerih ustrezni in da se sledijo visokim strokovnim merilom ter da strokovne delavke in delavci svoje delo opravljajo dobro. Je pa se potrebno zavedati, da je pomembno tudi tesno sodelovanje z drugimi akterji, ki so vpeti v reševanje socialnih stisk in zagotavljanje socialne varnosti ogroženih posameznic in posameznikov, predvsem policije in zdravstvenega osebja v zdravstvenih domovih. Ti morajo biti medsebojno obveščeni in poznati delovanje ter pristojnosti interventne službe. Le na tak način se lahko zagotavlja ustrezno in usklajeno delovanje vseh akterjev pri posredovanju v nujnih in neodložljivih primerih. Nerealno je pričakovati, da bo reorganizacija centrov za socialno delo popolnoma izničila socialne probleme in stiske ljudi. Teren je živo okolje, ki potrebuje predvsem hitre in strokovne odzive pristojnih služb. Ministrica je napovedala redno spremljanje in izvajanje evalvacij na mesečni ravni. Kot že poudarjeno, dosedanje korake in ukrepe ocenjujemo za korektne in ustrezne. Tudi predlagatelju te točke dnevnega reda sporočamo, da je njegova pretirana skrb po klicu na pomoč v državnem zboru zaenkrat nepotrebna.